La primera, me gustaría saber qué grado de responsabilidad le atribuye usted al señor José María Aznar con respecto a la situación actual en Irak Y, la segunda, ¿sigue pensando el Partido Popular que la intervención en 2003 fue una decisión acertada?